Monsieur le Président, il y a ceux qui s'affirment et ceux qui se résignent, il y a les réalistes et ceux qui jouent sur les peurs, il y a ceux qui travaillent pour l'avenir avec pragmatisme et ceux qui s'isolent. Croire en l'Europe, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Mais croire ne suffit pas il faut agir, car l'instabilité géopolitique actuelle nous pousse à réinventer notre projet. La Commission européenne esquisse aujourd'hui différents scénarios pour l'avenir de l'Europe. Cette réflexion, nous allons la mener à vos côtés, avec pragmatisme et sans dogmatisme. Les vendeurs de rêves doivent le comprendre. Ici, au Parlement, nous travaillons pour construire une Europe qui agit et qui gagne.

Oui, les négociations seront difficiles, mais elles doivent l'être, car l'Europe à la carte n'est pas une solution. J'ai confiance en Michel Barnier pour mener à bien ce processus, et les Britanniques et tous les Européens se rendront compte de ce que perd le Royaume Uni en quittant l'Union européenne. Soixante ans après la signature du traité de Rome, une seule question doit guider notre action quelle Europe voulons nous vraiment? Préparer l'avenir de l'Europe, c'est agir sur des priorités sans naïveté pour le renforcement de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, pour un contrôle accru de nos frontières, pour aller chercher la croissance là où elle se trouve, à l'extérieur, en promouvant une défense commerciale intelligente, et pour une relance de la politique industrielle. Il faudra du courage pour affronter les mensonges de tous ceux qui rêvent de la fin de l'Europe. Ils proposent l'affaiblissement de notre continent et de nos États, mais nous, nous travaillons au renforcement d'une communauté de destins qui protège et, surtout, qui soit respectée dans le monde.